Maar vandaag zijn wij hier vooral bezorgd over alle beelden en gegevens die ons vandaag bereiken. Vorige week een filmpje op het internet waarin mannen zweepslagen krijgen, gewoon omdat ze de liefde met elkaar hadden bedreven.

Wij moeten mensenrechten voorop stellen. Wij moeten vragen dat die gruwelpraktijken stopgezet worden.